Ich danke vorerst sehr herzlich dem Berichterstatter für die optimale Zusammenarbeit in den letzten Monaten bei der Verfassung dieses Berichts. Ich denke, diese Zeit der Krise hat gezeigt, dass besonders kleine und mittelständische Unternehmen bei der Finanzierung ein Problem haben, während größere Unternehmen dieses Problem ganz offensichtlich in diesem Ausmaß nicht haben. Das hat auch viel mit Zusammenarbeit mit Banken und mit Transparenz zu tun, und auf dem Weg zu einer besseren Finanzierung muss die Transparenz zwischen Kreditnehmer und Kreditgeber ganz sicher verbessert werden. Transparenz sowohl, wenn der Kredit gewährt wird, aber Transparenz auch, wenn der Kredit abgelehnt wird.

Weit mehr als die Hälfte, ungefähr zwei Drittel aller Finanzierungen, kommt über den klassischen Bankkredit. Für eine gute Finanzierung werden wir breiter werden müssen bis hin zur Nutzung auch der Börsen für die Finanzierung von kleinen und mittelständischen Unternehmen.